Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Jaz bom v svoji razpravi zelo kratka, ker smo danes, sploh pri tej točki slišali, veliko visoko letečih in, populističnih besed, To ni moj namen razprave. Bi pa rada poudarila, da se je zopet v različnih razpravah, kolegov iz opozicije zavajalo javnost. Ni res, da se kar vsepovprek kaznuje voznike, ki so na nujni vožnji. To enostavno ne drži. Večina primerov, ampak res večina primerov, so vozniki, ki so na nujni vožnji, recimo ujeti na radar ali pa, povzročijo kako drug prometni prekršek, že po zakonodaji, ki velja danes, oproščeni kazni za prekršek oziroma, so je prekrškovni postopek zoper njih ustavljen in ne pride niti do izreka kazni niti do obveznosti plačila globe. In zato nehajmo zavajati javnost in povejmo stvari takšne, kot so. Res pa je, ja, da nimamo takšne ureditve, ki bi kar vnaprej odrekala odgovornost voznika, s z ki vozi vozilo s prednostjo, brez kakršnekoli presoje, smotrnosti ali pa upravičenosti, takšnega spregleda odgovornosti in mislim, da je prav tako, da takšne ureditve nimamo. Kajti, treba se je zavedati, vseh učinkov takšne ureditve. To niso samo učinki, kot predstavlja predlagatelj, hitrejša vožnja, prednostnega vozila, recimo, da bi reševalec hitreje prišel do poškodovanca, ampak bi bile lahko te posledice takšne ureditve, kot jo vi predlagate danes, v skrajnem primeru lahko tudi takšne, da bi prihajalo do več žrtev na cestah. In zato izjava, da vaša ureditev pomeni izboljšanje prometne varnosti, prej je kolegica iz NSi-ja to rekla, enostavno se ne morem z njo strinjati in to je skrajno populistična izjava. Kot rečeno, treba se je zavedati in pogledati celotno sliko, nekoliko širše, kot jo to skuša danes, predstaviti predlagatelj in opozicija. In zaradi vseh pasti, ki jih takšna ureditev, kot jo predlagate, prinaša, menim, da to ni dobra rešitev, še manj učinkovita rešitev za cilje, ki jih predstavljate kot predlagatelji, in zato danes vašega predloga ne morem podpreti. Hvala.